Paní předsedající, já bych chtěl vyzdvihnout v oblasti vzdělávání právě problém radikalizace mládeže. Radikalizace těch dětí, které zde nemají žádnou budoucnost v oblasti vzdělávání. A upozornit i na problém dětí, které směřují nyní do Evropy v rámci migrační vlny. My musíme dát těmto dětem budoucnost v oblasti vzdělávání, protože jak upozorňuje i zpráva kolegyně Datiové, je oblast prevence před radikalizací mládeže vždy spojována právě s úlohou vzdělávacího systému. Proto jsem podpořil jak zprávu kolegyně Datiové, tak i tento návrh usnesení, protože podle mého názoru vzdělávání je tou nejzákladnější hodnotou, kterou můžeme dát i těm dětem, které do Evropy nyní proudí, které nemají třeba budoucnost, a ony, když se navrátí do těch území, z nichž přišly, nepochybně budou